Wir kennen alle das Geschäft, wie das donnerstagsnachmittags aussieht. Die Besucher kennen das Geschäft nicht. Die letzte Sitzung etliche sind schon losgefahren, mussten losfahren. Ich wäre für das neue Jahr sehr verbunden, wenn ich einen Wunsch äußern darf, dass die Redner, die am Donnerstagnachmittag sprechen, das nicht nur beklagen würden. Denn bedenken Sie Ihre Reden werden aufgenommen, Ihre Reden können abgerufen werden, und wenn irgendwann zu diesem Thema mal eine Rede von Ihnen herangezogen wird, dann weiß man nicht, ob das an einem Donnerstag war oder an einem Dienstagnachmittag, und dann denken die Menschen draußen noch viel Schlimmeres. Dann denken sie nämlich, dass das jeden Tag so ist, und das ist nicht so, heute Mittag war das Plenum voll.

Ein gesegnetes Christfest und einen guten Beginn im neuen Jahr. Ich wünsche Ihnen allen wie ich das jedes Jahr sage viel Erfolg, viel Erfolg jedenfalls in dem Maße, in dem es meiner politischen Heimat nicht schadet.

Ich danke nicht nur den Abgeordneten, der Kommission, sondern auch all den Diensten da links und rechts und hinter mir und hinter den Glasscheiben unsere Dolmetscher, die sozusagen unsere parlamentarische Luft zum Atmen sind.

Ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit diesen im nächsten Jahr.